forseti vill geta þess að um klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram utandagskrárumræða um samning um framleiðslu dagskrárefnis fyrir rúv málshefjandi er háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir verður til andsvara